virðulegi forseti ég mæli fyrir nefndaráliti meiri hluta nefndin hefur fjallað um málið og fengið þó nokkuð marga aðila á sinn fund bæði frá viðskiptaráðuneyti

í frumvarpinu sem hér er til umfjöllunar eru lagðar til breytingar á lögum um fjármálafyrirtæki sem eru nauðsynlegar til að auðvelda ferli sem er framundan hjá þeim fjármálafyrirtækjum sem fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir stjórn á á grundvelli laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði ákvæði frumvarpsins miða í fyrsta lagi að því að heimila skiptastjóra þrotabús fjármálafyrirtækis að annast áfram tiltekna leyfisbundna starfsemi þrátt fyrir að fjármálaeftirlitið hafi afturkallað starfsleyfi fjármálafyrirtækis í öðru lagi miða breytingarnar að því að lengja fresti til að auðvelda tilkynningu fyrir aðstoðarmann fyrirtækis sem veitt hefur verið greiðslustöðvun loks er í frumvarpinu ákvæði til bráðabirgða sem heimilar frestun fyrirtöku þrátt fyrir að greiðslustöðvun hafi verið veitt fyrir gildistöku laganna meiri hluti nefndarinnar leggur til nokkrar breytingartillögur sem eru á þar til gerðu skjali sem liggur frammi í fyrsta lagi er lagt til að tímamörk greiðslustöðvunar verði lengd enn frekar heldur en gert er ráð fyrir í frumvarpinu það verði veitt til tólf vikna heimild til greiðslustöðvunar í stað þeirra sex vikna sem frumvarpið felur í sér

nefndinni barst athugasemd frá skilanefnd landsbanka íslands þar sem lagðar eru til breytingar á frumvarpinu meðal annars á þann hátt að skilanefnd fjármálafyrirtækja verði falið að sinna hlutverki aðstoðarmanns skuldara

nefndin ræddi þessa tillögu skilanefndar landsbanka íslands misjöfn sjónarmið komu fram í umræðunni meðal annars um stöðu og hlutverk aðstoðarmanns við greiðslustöðvun og eins um hlutverk hlutlægni og starfsskilyrði skilanefnda sem skipaðar eru af fjármálaeftirlitinu niðurstaða meiri hlutans var sú að eðlilegast væri að halda í hið hefðbundna ferli við greiðslustöðvun samkvæmt lögum um gjaldþrotaskipti meðal annars til að tryggja eins litlar breytingar á ferlinu og hægt er meiri hlutinn leggur þó til að aðstoðarmaður við greiðslustöðvun muni ekki bera fulla skaðabótaábyrgð á framkvæmdum fjármálafyrirtækjanna á greiðslustöðvunartíma þessi breyting þykir nauðsynleg til að tryggja stöðu þess einstaklings og þeirra einstaklinga sem taka að sér hlutverk aðstoðarmanns og eins að hæfir aðilar fáist í hlutverk aðstoðarmanns við greiðslustöðvun fjármálafyrirtækjanna en hefðbundin starfsábyrgðartrygging lögmanna og löggiltra endurskoðenda sem hæfir starfs aðstoðarmanns samkvæmt lögum mun tillaga meiri hlutans felst í því að við aðra grein frumvarpsins bætist við ákvæði sem tryggir að skaðabótaábyrgð aðstoðarmanns stofnist einungis ef viðkomandi hefur sannanlega af ásetningi eða með stórkostlegu gáleysi brotið af sér þá leggur meiri hlutinn til breytingar á þriðju málsgrein hundrað þrítugasta og þriðja laga um fjármálafyrirtæki þannig að miða skuli fresta fjármálafyrirtækis við það tímamark er fjármálaeftirlitið

ákvæði laganna mælir nú aðeins fyrir um að frestdagur skuli miðast við það tímamark þegar fjármálaeftirlitið veitti fjármálafyrirtæki frest í samræmi við fjórðu málsgreinar áttugustu og sjöttu grein til þess að auka eiginfjárgrunn sinn en að annars skuli miða við þann dag sem héraðsdómara barst krafa fjármálaeftirlitsins við slit félagsins með þessari tillögu er reiknað með að réttaráhrif frestdagsins í tilvikum fjármálafyrirtækjanna þar sem skilanefnd hefur verið skipuð miðist við þann dag þegar skilanefndin er skipuð með þessari breytingu er tryggt að heimildir gjaldþrotaskiptalaga til riftunar gerninga tapist ekki þegar skilanefndir eru skipaðar í fjármálafyrirtækjum að lokum leggur meiri hluti nefndarinnar til breytingu sem felur í sér nýtt ákvæði til bráðabirgða í því felst að þegar fjármálaeftirlitið leitar eftir heimild til greiðslustöðvunar eða framlengingu greiðslustöðvunar fyrir fjármálafyrirtæki skuli slík heimild veitt án tillits til fjórða eða sjötta töluliðs annarri málsgrein tólftu grein laga um gjaldþrotaskipti með þessu er átt við að þegar dómari tekur afstöðu til þess hvort skilyrði til greiðslustöðvunar fjármálafyrirtækjanna eru uppfyllt þá skuli fjórða og sjötta töluliðir annarri málsgrein tólftu grein laga ekki eiga við breytingartillögum meiri hlutans er ætlað að auðvelda enn frekar ferlið við gjaldþrot og greiðslustöðvun fjármálafyrirtækja undir stjórn fjármálaeftirlitsins og telur meiri hlutinn að frumvarpið og breytingarnar á því verði til þess að hámarka eins og kostur er verðmæti eigna fjármálafyrirtækjanna og að framkvæmdin verði þannig til hagsbóta fyrir kröfuhafa fjármálafyrirtækjanna ásamt því að skapa aftur traust á íslenskt fjármálalíf meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali höskuldur þórhallsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins jón magnússon sat fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er samþykkur áliti þessu undir þetta rita ágúst ólafur ágústsson formaður viðskiptanefndar guðfinna s bjarnadóttir birgir ármannsson árni páll árnason birkir jón jónsson jón gunnarsson og björk guðjónsdóttir svo mörg voru þau orð það er nefnilega afar mikilvægt fyrir okkur að endurheimta traust á íslenskt fjármálalíf liður í því er að sjálfsögðu að hámarka verðmæti gömlu bankanna og gera þeim mögulegt að koma til móts við kröfuhafana í eins sterkri stöðu og hægt er tilgangurinn með frumvarpinu er að auðvelda það ferli sem framundan er að verja eignir fjármálafyrirtækjanna sem nú lúta stjórn skilanefndanna til þess að hámarka virði eigna þeirra og krafna þetta þarf að gera í þágu hagsmunaaðila og ekki síst í þágu kröfuhafanna sjálfra með þátttöku þessara banka í stórum lánum millibankalánum og stórum lánum og svo auðvitað kröfur á aðila og ýmsar kröfur á aðila víða um heim

er um gríðarleg verðmæti að ræða

hluthafar í bönkunum og það þarf að gæta þess að ef eignir og verðmæti bankanna hækka frá því sem nú er þá er það þeirra hagur ljóst er að viðskiptabréf eru illseljanleg í dag á viðunandi kjörum og því líklegt að mikil verðmæti mundu tapast ef gert væri upp á þeim grundvelli ef kröfuhafar koma að gætu þeir frekar notið uppsveiflunnar þegar hún kemur í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að frestir verði lengdir í tengslum við greiðslustöðvun komi til hennar þessir frestir eru ekki síst til að ná utan um kröfuhafana og til að leyfa þeim eða gefa þeim rými til þess að stilla sig saman í hópa sem þeir eru þegar að gera ég virðulegi forseti það hefur verið óskað eftir því að málið fari aftur til nefndar fyrir þriðju umræðu